Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, j'ose espérer que ce matin tous les pro européens se sont levés le sourire aux lèvres. Prenons le temps, prenons conscience de ce qui a été obtenu hier par les députés européens dans cette Assemblée 16 milliards d'euros. Seize milliards! C'est une victoire sans précédent. En 2006, quatre milliards d'euros. En 2013, zéro milliard d'euros d'argent frais. Nous avons triplé le budget pour la santé, là où les États membres n'y voyaient qu'une compétence nationale qui devait rester nationale, même en temps de pandémie. Nous avons corrigé ce non sens. Ce qu'il s'est passé hier, c'est la preuve que l'Europe n'est pas pilotée seulement par les États, et pour les États seulement. En exerçant pleinement notre rôle, nous, députés européens, nous avons montré que nous sommes les gardiens de l'Europe communautaire, les gardiens des intérêts des Européens, qui demandent plus d'argent pour la mobilité des étudiants, qui demandent plus d'argent pour la recherche, qui demandent plus d'argent pour nos frontières, qui demandent plus d'argent pour notre secteur culturel. Chers collègues, nous l'avons fait! On nous riait au nez, on nous disait de redescendre sur terre, que nous n'aurions que des clopinettes...

l'avons fait! Et sur les ressources propres, maintenant, que doit on dire? Parce que les 16 milliards, ce n'est rien en terme de volume par rapport à ce que nous allons obtenir grâce à ces nouvelles ressources propres. On va enfin avoir un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, on va enfin avoir une taxe sur les géants du numérique, on va enfin avoir une taxe sur les transactions financières. Et cette taxe sur les transactions financières, comme les autres, si nous l'avons obtenue, c'est parce que nous avons négocié, pas en faisant des procès d'intention à ceux qui sont de l'autre côté et autour de la table. Rendez vous compte nous n'avons pas créé de véritable ressource propre depuis les droits de douane. C'était il y a 50 ans. Faisons donc les comptes en avril, nous appelions, dans cette Assemblée, à la création d'un plan de relance massif. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre, et nous avons un plan de 750 milliards d'euros, mais nous avons aussi désormais l'assurance que ce plan ne sera pas remboursé par les citoyens européens, mais qu'il sera remboursé par les géants du numérique, par les institutions financières qui spéculent, ou encore par les entreprises extra européennes qui polluent.

quelle victoire! Même les Verts nous ont annoncé qu'ils allaient voter en faveur de ce budget. Depuis quand, chers collègues, cela n'était pas arrivé?

Chers collègues, moi je dis bravo à ce Parlement européen, je dis félicitations à ce Parlement européen! Nous sommes les seuls à même de réformer l'Europe face à des États empêtrés dans leur unanimité chronique. Continuons nos batailles! Lançons maintenant la conférence sur l'avenir de l'Europe.